Hvala za besedo. Z ustanovitvijo neke državne agencije se Vsekakor strinjam, kljub temu pa se še bolj strinjam s tem, kar ste rekli, da bi država morala prva nekaj narediti. Tukaj bom spet opozoril na tole podjetje Aqua d. o. o., ki sem ga prej omenil, ki je čistilo Ministrstvo za javno upravo. Leta dva tisoč petnajst je to podjetje prek države in državnih firm prejelo kar štiristo šestinpetdeset tisoč evrov, namreč ni čistilo samo Ministrstvo za javno upravo, ampak še prostore Zavoda za gozdove, Darsa, Pošte Slovenije, Ministrstva za pravosodje, Mestne občine Koper in celo Zavoda za zaposlovanje. Zato me zanima, ker to ni še zdaleč edino tako podjetje - imamo Manikum, Beki plus, Cleaning, če samo omenim afere v čistilnih servisih. Ogromno je pač takih podjetij, ki izkoriščajo delavce in sodelujejo z državo - vas sprašujem, če boste uveljavili to, kar smo kot alternativo na pobude na pobudo Levice lani vnesli v šestdeseti člen Zakona o izvrševanju proračunov. Ta dikcija pravi takole: "Dovoljeno število zaposlenih v letu dva tisoč devetnajst se lahko v kadrovskem načrtu neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika poveča, če gre za zaposlitev oseb, ki upravljajo delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, ki je prevzel dejavnost ali storitev, ki je trajne narave." Se pravi ... lahko se povečajo kadrovski načrti, če se zaposluje outsourcane delavce. Tako piše v ZIPRS-u in velja za neposredne in posredne proračunske uporabnike. Zanima pa me, glede na to, da bi morala država prva nekaj narediti, če boste kot premier te države dali navodilo, neposredno navodilo vsem proračunskim uporabnikom, naj to, kar piše v ZIPRS-u, tudi storijo.